Ta dyskusja, która ma tutaj miejsce, pokazuje, że czasami jak mówi inne z kolei polskie powiedzenie staramy się wylać dziecko z kąpielą. Zostawmy w spokoju tych, którzy od wieków potrafili radzić sobie również ze swoim czasem, tym czasem, który w sposób dobrowolny poświęcają na rzecz ratowania zdrowia, życia, dorobku własnego czy też sąsiadów. Ja posłużę się liczbami.

To ponad 225 tysięcy strażaków ratowników mogących brać udział w bezpośrednich działaniach ratowniczych. Łącznie Ochotnicze Straże Pożarne zrzeszają w Polsce prawie 700 tysięcy ludzi, w tym co warte podkreślenia 82 tysiące to dzieci i młodzież, bo tak jak była tutaj mowa, też na przykładzie innych krajów, te ochotnicze straże pożarne niejednokrotnie w swoich małych ojczyznach, w swoich gminach, w miejscowościach, gdzie działają, szczególnie na obszarach wiejskich, są takim ośrodkiem kulturotwórczym i tworzącym też więzi społeczne. Rząd, który miałem zaszczyt reprezentować jako minister spraw wewnętrznych, odpowiedzialny również za straż pożarną, rząd Prawa i Sprawiedliwości w Polsce po raz pierwszy objął Ochotnicze Straże Pożarne programem modernizacji służb mundurowych.

Kończąc, chciałbym powiedzieć staropolskim zwyczajem druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych Szczęść Boże!